Spoštovana podpredsednica, poslanke in poslanci! Ob sprejemanju družinskega zakonika se je zdelo, da je dve leti do začetka uporabe njegovih določb dolga doba in da je dovolj časa za vse prilagoditve sistema. Zdaj pa, ko smo kos ko smo omenili že pri predhodnem zakonu, v zadnjem trenutku spreminjamo določbe. Lahko bi rekli, bolje pozno kot nikoli. V Novi Sloveniji upamo le, da so zadeve vendarle dobro premišljene in celovite. Družinski zakonik bo prinesel nekaj izboljšav. Predvsem glede posvojitev, rejništva in skrbništva, kjer bodo ti postopki s centra za socialno delo preneseni v pristojnost sodišč. A tudi na tem področju ostajajo odprta vprašanja, ki smo jih zastavili pred dvema letoma. Kako bodo sodišča glede na siceršnje zaostanke to zmogla? Se bodo sodi zaostanki na ta račun povečali? Sodniki sami so se izpostavili vprašanje, ali so za te postopke usposobljeni, glede na to, da gre za mladoletne osebe in zelo občutljivo poseganje v njihovo ranljivo osebnost. Bodo zaradi tega sodišča potrebovala več izvedencev te stroke? Dobro bi bilo kaj slišati tudi o tej plati uvajanja družinskega zakonika. Sicer pa je predlog sprememb, da se izenači prispevek stroškom oskrbe, izplačane preživnine ali družinske pokojnine za otroke ne glede na namestitev. Sedaj je ta prispevek neenak. Poslanci Nove Slovenije bomo glasovali za predlog zakona.